Hvala lepa, gospod predsednik, za besedo. Spoštovani predstavniki vlade, kolegice in kolegi! Veliko smo slišali danes in tudi v predhodnih razpravah o vsebini in pa teži rebalansa oziroma proračuna za leto dva devetnajst, kar je seveda popolnoma ustrezno in primerno glede na to, da je priprava samega proračuna izredno kompleksna. Vendar se nam, vsaj po mojem mnenju, vsem poraja pač eno tisto ključno vprašanje, ki je, kako realno oceniti vzdržnost, tako proračuna kot tudi, rebalansa. Toliko težje to naredimo, naredijo tisti z malo manj znanja, še veliko težje je pa to gledati v luči naših državljanov, ki s plačevanjem davkov in prispevkov polnijo naše blagajne in pa seveda tudi pač državni proračun. Na eni strani imamo oceno fiskalnega sveta, ki svari pred, posledicami neupoštevanega fiskalnega pravila, ki so po njihovem mnenju lahko tragične, in opozarja tudi na to, da je do neke mere kršen zakon. Ugotovitve o trajnem povečevanju izdatkov, medtem ko trajnosti prihodkov ne moremo tako enostransko zagotoviti, seveda predstavljajo tveganje in jih je potrebno z vso resnostjo jemati in vzeti v obzir. Večkrat je bilo že povedano, da smo v prejšnjih letih v proračunih beležili primanjkljaj. Izjeme so leta leta sedemnajst, osemnajst in pa letošnje leto, ko v proračunu izkazujemo presežek v višini dvesto milijonov. Kar pomeni, da bomo ustvarili več, kot bomo porabili, in to, jaz mislim, da gre z vso mero pač upoštevati pri tej izdelavi ocene. Ocena prihodkov je narejena tudi na podlagi ocene gospodarske rasti, sicer za leto dva tisoč osemnajst oziroma za konec leta dva tisoč osemnajst, vendar se vsi vemo in se zavedamo, da je bil pri tej oceni iz del upoštevan tudi že določen padec. Prav tako je potrebno upoštevati, da se dolg države zmanjšuje, s tem se zmanjšujejo tudi posredno sredstva za servisiranje javnega dolga, kar je bilo tudi omenjeno, sicer je bilo rečeno, da je pač to osemsto milijonov, zaključeno s piko, ni bilo pa povedano, da je bilo to v preteklosti več kot eno milijardo. In jaz mislim, da tudi to lahko ocenimo kot pozitivna. In zdaj tisto, kar se vsaj meni osebno zdi najbolj pomembno, ko ocenjujemo vzdržnost tega, proračuna. V uvodu naše razprave je kolega poudaril oziroma nas na neki način kar malo izzval - kakšna pa je tista stopnja gospodarske rasti, ki še zagotavlja vzdržnost finančno tega proračuna. Prej smo se igrali s, ne vem, številko tri cela ena, tri cele tri, mogoče je to lahko še kakšno točko nižja, ne, ne celo točko, medtem ko je kolega Bandelli pač se ustavil na številki tri pa pol, vsi pa vemo oziroma znamo izračunati, kaj pomeni en procent oziroma koliko je to denarja. Zdaj, v naši državi - pa mislim, da tu v nobeni državi nihče ni navdušen nad, plačevanjem davkov in prispevkov. Razumljivo pa je, da vsi pričakujemo čim večje koristi od javnih izdatkov, tako od državnega proračuna, od vseh treh blagajn kot tudi od sektorja države. Odgovornost upravljanja s sredstvi je pravzaprav na nas samih, v naši politiki in pa na tistih, ki bodo s tem javnim denarjem neposredno upravljali. Prepričan sem tudi, nakazano je bilo, da vlada oziroma da bodo pristojna pristojna ministrstva ravnala tudi naprej in še iskala prihranke in pa rezerve znotraj danih številk, ki so se vsem na neki način povečale, z redkimi izjemami. Tudi morda v luči, da ta napoved gospodarskega ohlajanja, jaz še vedno bi bil zadržan pri besedi recesija, lahko pomeni določen padec gospodarske rasti in s tem tudi pač manjše prihodke. Očitek je bil rečen tudi, da da proračun ni razvojno naravnan. Pa vendar smo vsi razbrali v proračunu, da je kar nekaj razvojnih projektov tako na železniški infrastrukturi, na cestni infrastrukturi, da se predvidevajo investicije in pa, izgradnja, obnovljivih virov, med drugim so bile omejene hidroelektrarne na reki Savi, sončne elektrarne. Torej, res ni ni prav, da rečemo, da proračunu manjka razvojna poanta. Naš model države temelji tudi na določenem principu solidarnosti, kar je bilo povedano v razpravah večih razpravljavcev. Aktivna generacija je tista, ki vplačuje različne davke in prispevke v javne blagajne in na ta način omogoča varnost vsem, tudi otrokom, upokojencem in vsem deležnikom v tej družbi. Zdaj, če lahko na koncu samo še povzamemo, poleg vsega tega, kar smo že povedali, kam smo dali več, se mi zdi pri tej oceni mogoče zelo pomembno tudi dejstvo, da smo več namenili za znanost, raziskave in razvoj. Da smo več namenili razvoju podjetništva, kar nam bo na neki način tudi pomagalo pri ohranjanju gospodarske rasti, ki pa ne bo odvisna samo od nas samih, tega se vsi, sem prepričan, zavedamo, saj to, kar se dogaja na področju gospodarstva in trgovine tako v ožjem evropskem prostoru, ki tudi svetovnem prostoru vpliva na vse nas. Hvala lepa.